Señora presidenta, en este Parlamento estamos hartos de ver cómo el consenso progre trata peor a socios de pleno derecho de la Unión Europea que a naciones abiertamente hostiles, como Turquía o China. Aquí se vierten las peores acusaciones contra nuestros amigos polacos, húngaros, griegos o búlgaros, mientras se aplaude al régimen comunista chino o, por el contrario, se pretende hacer la paz con Turquía, rindiéndose cada día. Los ataques de Turquía contra nuestra soberanía, nuestras fronteras, nuestra cultura, no son simples provocaciones, como se ha dicho este fin de semana, son auténticos actos hostiles de un régimen que nos desprecia, mientras seguimos negociando su entrada en la Unión Europea y se siguen enviando sacos de dinero desde Bruselas dinero que, precisamente, necesitan ahora nuestros empresarios y trabajadores. Señores de la Comisión y del Consejo, basta de amenazas a quienes no se someten a su agenda ideológica, hasta el punto de decir que hay países que quedarán fuera del fondo de recuperación porque no cumplen sus exigencias, mientras miles de millones se lanzan a países terceros donde se violan sistemáticamente los derechos humanos.